Señor Presidente, ya me gustaría que algunos discursos de denuncia y de firmeza contra Honduras de algunos miembros de la izquierda de este Parlamento fueran utilizados con la misma fuerza para condenar lo que ocurre en Cuba, o lo que hace Chávez en Venezuela y en América Latina, porque, desgraciadamente, algunos añoran y apoyan más el muro de Berlín, las purgas de Stalin e incluso la momia de Lenin

Los magistrados del Tribunal Electoral, órgano encargado de la gestión electoral habían sido nombrados antes del 28 de junio —y habían sido nombrados, por tanto, bajo el mandato de Zelaya—, y los seis candidatos presidenciales pasaron un procedimiento de primarias, y la mayoría de los candidatos quieren que se celebren las elecciones en Honduras. Por lo tanto, ¿en qué se basan algunos para no reconocer el proceso electoral, si era la salida natural, estando Zelaya o no estando Zelaya en el poder en Honduras? El pasado 30 de octubre los negociadores de ambas partes se comprometieron —es verdad—, mediante la firma de un acuerdo, a buscar una salida a la crisis.

Sucede que los negociadores del depuesto presidente Zelaya no fijaron ni quién debería presidir el gobierno de unidad.